Fontosnak tartjuk ezt a vitát és azt, hogy még a parlamenti ciklus lezárása előtt megszülessen egy határozat a romaintegrációval kapcsolatban. Üdvözöljük a tanácsi javaslatokat is, amelyek sok ponton ugyanazt hangsúlyozzák, amit a mi tervezetünk is. Ennek a ciklusnak fontos eredménye az európai keretstratégia és az, hogy minden tagállam elkészítette a saját nemzeti stratégiáját, de ezzel többé kevésbé véget is ért a pozitív dolgok felsorolása. A nemzeti stratégiák nagyrészt papíron maradtak. Nem fogalmaznak meg akciótervet, nem rendelnek hozzá költségvetési forrásokat, sőt pont azokban a tagállamokban késik az uniós források felhasználása, amelyekben a legnagyobb szükség lenne rájuk a romaintegrációhoz. Változatlan a települési és iskolai szegregáció, sőt sok helyen romlik a helyzet. Nemcsak a nemzeti, hanem a helyi szinteken is hiányzik a politikai akarat az integrációt segítő programokhoz. Európa szégyene, hogy az emberi jogokra épülő térség közepén több millió ember él harmadik világbeli körülmények között. Ha a romák elhagyják a hazájukat, azt nem csak a szegénység miatt teszik, hanem elsősorban a fokozódó cigányellenesség, a diszkrimináció, a gyűlöletbeszéd és gyűlölet bűncselekmények miatt. A régi tagországokban sem jobb a helyzetük. A kirekesztés, jogellenes kitoloncolás, kilakoltatás napi gyakorlat. A romákat európai állampolgárokként ugyanúgy megilleti a szabad mozgás joga, mint bárki mást. Ha eredményeket akarunk elérni, egyszerre kell kezelnünk komplex programok formájában a diszkriminációt, az oktatási és munkaerő piaci hátrányokat és megteremtenünk a megfelelő lakhatási körülményeket, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. A demokratikus politikai pártoknak egyértelműen el kell határolódniuk a szélsőjobb kirekesztő, gyűlöletkeltő megnyilvánulásaitól. A Bizottságnak is egyértelmű lépéseket kell tennie követnie kell, hogy a tagállamok valóban átültették e és alkalmazzák e a faji egyenlőségi irányelvet, tekintettel vannak e a szabad mozgás és letelepedés jogára, a diszkrimináció mentesség jogára. Ha nem, kötelezettségszegési eljárást kell indítania. A tagállamoknak érdemi párbeszédre kell törekedniük a romák képviselőivel, és el kell fogadtatniuk a nem roma lakossággal a romaintegráció fontosságát. A nemzeti kapcsolattartó pontokat valódi befolyással rendelkező intézményekké kell tenniük. Ügyelniük kell arra, hogy szakpolitikai döntések ne ássák alá a romastratégiában foglaltakat, és az EU források felhasználására kiírt operatív programok támogassák ezeket a célokat. Tagállami felelősség az intézményi diszkrimináció megszüntetése is. Azt tudjuk, hogy rossz a helyzet, de pontos adatokra van szükségünk ahhoz, hogy lássuk, hol van a legnagyobb szükség a beavatkozásra. Az adatgyűjtést, monitoringot nem lehet teljes egészében a tagállamokra bízni. Szükség van civil monitoringra, ezért javasoltuk a következő évi költségvetésbe kísérleti projektként a romaszervezetek kapacitásépítését. Ahhoz, hogy az EU értőbb módon tudjon lépni a romaintegráció területén, szüksége van jól képzett fiatal roma értelmiségiekre és speciális programokkal kell támogatnia a képzésüket. Elengedhetetlen, hogy a Bizottság főigazgatóságain legyenek roma munkatársak. Ennek előkészítéseként kell lennie a Bizottságban is egy roma gyakornoki programnak.

Az ESZA pedig prioritásként kezeli a szegénység csökkentést, a romaintegrációt.